Han contribuido a empeorar las cosas en la eurozona y deben ser revisadas. Yo comparto algunas de las reflexiones que hacen ustedes en su comunicación son complejas, son procíclicas. Además —añadiría—, están basadas en algunos casos en elementos inobservables como el famoso —que es totalmente inobservable— y es sobre el cual basamos toda la senda de consolidación de los presupuestos nacionales. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera afrontar este debate y yo celebro que la Comisión lo haga a pesar de que creo que deberíamos ir mucho más allá. Yo quiero pedirle dos cosas, señor comisario. La primera no tengamos miedo, a pesar de que sabemos que en el Consejo vamos a encontrar un muro, de abrir determinados debates como estos vamos a ser valientes, vamos a poner al propio Consejo delante del espejo.